Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Ein Punkt ist uns dabei extrem wichtig Wir müssen es schaffen, im Jahr 2018 in der Migrationsfrage Antworten zu geben. Sonst werden uns die Bürger die Frage stellen Warum ist hier nichts passiert?

Ein neuer Ansatz für Fairness in einer digitalen Welt ist zentral. Zu guter Letzt, Frau Präsidentin Wir hatten in der ersten Runde der Reden eine Debatte, ob wir denn die Krisen schon überwunden haben oder nicht, ob wir sie denn schon gelöst haben oder nicht, ob wir noch viel zu tun haben oder nicht. Ich glaube, dass wir die Menschen von Europa nur dann überzeugen können, wenn wir auch mit Optimismus hinausgehen, wenn wir ihnen sagen, dass wir in der Lage sind, Aufgaben zu erledigen, Aufgaben zu lösen.